În acest articol se vorbește foarte clar despre lupta împotriva fraudei, în timp ce în raportul Comisiei nu este foarte clar ce proporție dintre neregularități sunt fraude și ce proporție sunt simple erori. Este foarte important să definim foarte clar ceea ce este fraudă pentru că acolo vorbim de un comportament contravențional voluntar, vorbim de corupție în adevăratul sens al cuvântului, în timp ce erorile sunt greșeli neintenționate. Dacă putem accepta o toleranță față de erori, nu putem accepta în niciun caz toleranță în ceea ce privește frauda. Pentru fraudă, toleranța trebuie să fie zero atunci când vorbim de fondurile europene și de bugetul Uniunii Europene. O altă problemă foarte importantă este aceea legată de colectarea datelor și a informațiilor. Trebuie să discutăm foarte serios despre modul în care statele membre comunică Uniunii Europene, mai precis Comisiei Europene, informații legate de modul în care sunt utilizate fondurile europene. Sunt de părere că declarațiile naționale de management vor avea un conținut calitativ superior atunci când vor veni la pachet cu o responsabilitate politică la

Cer încă o dată Comisiei ca aceste declarații naționale de management să fie semnate de ministrul de resort sau de un ministru din guvernul național.

Am să citez aici din Raportul special nr.

Vreau să felicit OLAF ul pentru operațiunea Diablo II, care vizează nu numai protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene dar, în același timp, vizează și lupta împotriva produselor contrafăcute. Dincolo de prejudiciul pe care aceste produse contrafăcute îl aduc cadrului fiscal și bugetului Uniunii Europene, vorbim de siguranța cetățenilor europeni, vorbim de efecte negative în economia Uniunii Europene. Am să mă refer în continuare la cheltuieli și am să vorbesc, pe de o parte, despre utilizarea fondurilor europene și, pe de altă parte, despre recuperarea fondurilor alocate nejustificat. Dacă vorbim de utilizarea fondurilor europene, aici vorbim obligatoriu despre Sistemul integrat de administrare și control al fondurilor europene, un sistem foarte bun dar care, odată pus în aplicare, întâmpină dificultăți foarte mari, pentru că se bazează pe baze de date incorecte și suferă, de asemenea,

De asemenea, dacă vorbim despre recuperarea findurilor europene, pot să spun doar atât, că este îngrijorător faptul că 42 din fondurile pe agricultură sunt recuperate și doar 50 din fondurile de coeziune.